Señor Presidente, muchos diputados de este Parlamento hemos escuchado la voz de la ciudadanía, la voz de la calle.

Y decimos no porque este Acuerdo produce confusión, como es evidente. No se aclaran los derechos de propiedad intelectual ni los derechos de los internautas.

No, no es solución, porque hay dos cuestiones que se han de abordar no se trata de una cuestión jurídica sino de dos cuestiones políticas una, la determinación de la lucha contra la falsificación y la piratería y otra, un nuevo marco legislativo para el entorno digital, que se lo hemos pedido desde el Grupo Socialista reiteradamente, y se lo estamos pidiendo nuevamente. Es su oportunidad. No dé la espalda a la sociedad porque mañana se encontrará con un no y no tendrá ninguna salida.